En relación con los dos temas que nos ocupan, tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con la propuesta que hace la Comisión acerca de la identificación electrónica de la carne de bovino. Sin embargo, no puedo decir lo mismo respecto del sistema de etiquetado voluntario de la carne de bovino.

Prueba de que el mecanismo funciona muy bien es que en mi país, por ejemplo, hay aprobados 180 pliegos sobre etiquetado de carne de bovino y, sin embargo, solamente hay 32 de carne de cabrito o 55 de carne de ave o de huevos. El etiquetado voluntario es una herramienta muy eficaz a la hora de diferenciar las variedades de un producto, y los consumidores quieren estar informados de lo que compran y consumen. Pero los consumidores no distinguen entre el etiquetado voluntario y el obligatorio, y muchas veces les resultan más importantes los etiquetados voluntarios y les parecen de más relevancia que los obligatorios. Y es el conjunto de estas informaciones el que permite elegir con conocimiento de causa.

Una posible solución para mejorar el sistema sería el establecimiento de normas sectoriales específicas para la carne de vacuno, como ya existen para otros productos, como pueden ser los del sector del pollo o la carne de ave. Creo que la Comisión está en vías de hacerlo.